Ich freue mich, dass ich heute schon mehrfach hören konnte, dass wir für die Klimadebatte eine neue Zeitrechnung haben.

Da haben wir uns gestritten um die Frage Wer ist drin, und wer ist nicht drin?

Ich glaube, die Durban Platform ist ein Plateau, auf dem wir für die Zukunft arbeiten können.

Ich denke mir, dass wir die Motivation, die aus dieser Durban Platform herauskommt, dazu nutzen müssen, neue Strategien im Umgang auf diesen Riesenkonferenzen zu finden.

Das waren wir allerdings immer, aber wir haben leider Gottes festgestellt, dass auf unseren letzten beiden Konferenzen da hat der Vorsitzende des Ausschusses Recht die Europäer im Rahmen des Rates nicht auf Kurs waren.

Die will ich hier gar nicht aufzählen, aber ich meine, alte Kohlekraftwerke, Schwerindustrie das ist schon eine Herausforderung. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Da müssen wir also sehen, dass wir dennoch einen positiven drive hineinbekommen, um die Strategie Europas da auch wirklich vorzuführen. Ich glaube, dass wir das können. Ich glaube, dass Polen da eine gute Vorlage liefern wird.